10 Wir müssen Europa endlich gerecht besteuern, und dazu brauchen wir das ganze Paket Steuertransparenz, die EU Körperschaftsteuer und die digitale Betriebsstätte. Der österreichische Ratsvorsitz hat in Sachen Steuern keinen einzigen Fortschritt gebracht. Steuertransparenz kein Interesse. EU Körperschaftsteuer keine Priorität. Nicht einmal die Minimalvariante der Digitalsteuer wurde durchgesetzt. Das macht mich natürlich enttäuscht und wütend. Das ist Politik am Rücken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist schlicht ungerecht, und das sollten wir uns nicht mehr gefallen lassen. Die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in Steuerfragen muss aufgehoben werden, dann können wir diese gefährliche Blockadepolitik endlich beenden.